Choroba šialených kráv a Jakob Creutzfeldtova choroba spolu navzájom súvisia.

Konštatujeme, že je menej prípadov a incidencia v Európe poklesla vďaka našim opatreniam. To je výborné, ale rád by som upozornil všetkých nás, ako sme tu, ale aj pána komisára, ktorí si to uvedomujú, určite aj Radu, poľské predsedníctvo, že tak ako u tuberkulózy sme si mysleli, že je eradikovaná v Európe, vidíme pravý opak. Dnes je to vážne spoločenské a zdravotnícke riziko. Chcel by som tiež sa pridať k tomu, čo hovorila pani Grossetête, taká, by som povedal, ľahkosť prístupu k využívaniu živočíšnych múčok na kŕmenie môže byť zárodkom toho, že pomalé virózy a choroby, o ktorých tu dnes debatujeme, sa znovu objavia u nás a,